Het moet met miljarden aan hulp op de been worden gehouden, het heeft moeite met democratie en oligarchen maken er de dienst uit. Visa en paspoorten worden op grote schaal vervalst en je kunt er nu al langetermijnvisa, verblijfsvergunningen en zelfs hele EU nationaliteiten kopen.

Maar Brussel ziet Oekraïne als een toekomstige lidstaat, wil dus van deze feiten niet weten en gooit de grenzen wijd open, terwijl ieder normaal mens ziet dat je met zo'n land juist heel goed bewaakte grenzen moet hebben.